er ekki að taka þátt í umræðum um þessa skýrslu einu rökin sem ég hef heyrt hingað til er að svona hafi þetta nú verið á síðasta kjörtímabili og það eru engin rök erum við komin í einhverja tímaþröng eða hvað er málið af hverju ræðum við þetta ekki bara á daginn þannig að við getum farið heim í kvöld og lesið skýrslu sem á að taka fyrir í fyrramálið á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ég vil líka minna á að það er möguleiki fyrir okkur að starfa í júní og væri ekkert óeðlilegt við það ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forseta um það hver ákveður að setja þessa kvöldfundi á er það hæstvirtur forseti er það utanríkisráðherra meiri hlutinn eða stjórnvöld hver er það